Es cierto que ha bajado hoy, pero no creo que retroceda lo suficiente como para ser sostenible. Los socialistas europeos estamos preocupados por la crisis que afecta al sector y estamos convencidos de que la solución pasa por una respuesta de la UE que recoja actuaciones que ya venían siendo reclamadas por los eurodiputados, así como por los Gobiernos de los distintos Estados.

En 2007 se aprobaron las medidas de mínimos.

Esperemos que la Comisión sea capaz de explorar nuevas vías, propuestas concretas, para poder utilizar el Fondo Europeo de Pesca para ayudar a los segmentos de flota más afectados, que son la pesca artesanal, la pesca de bajura y también la que va a puntos remotos. Le pediría, señora Comisaria, que estudiara la posibilidad de introducir en la PPC, como usted ha planteado, nuevas medidas

Consideramos que es una medida de urgencia y pensamos que una medida de flexibilización momentánea podría dar un respiro a este sector, bastante afectado.